Die inzet op innovatie, digitalisering en onze economie. Met meneer Borrell, die gaat vechten voor de plaats van Europa in de wereld. En met u. Ik reken erop dat u de conferentie over de toekomst van Europa steunt. Dat het een conferentie is zonder limieten, die over heel veel dingen kan nadenken, over hoe de toekomst van Europa er moet uitzien.

Ik verwacht van u dat u nu de teugels in handen neemt. Dat u Europa, het paard van Europa, in de juiste richting duwt. Dat u benen geeft, strakke teugels, en vooruitgaat.

Dat is wat ik de komende jaren van u en al uw commissarissen verwacht.